Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od jakości żywności, którą spożywamy, oraz od stanu środowiska naturalnego, dlatego myślę, że bardzo ważne jest, aby wszelkie dodatki i środki chemiczne, których używamy do produkcji żywności, ochrony roślin bądź w rolnictwie, nie wzbudzały żadnych wątpliwości.

patrząc na różne wyniki badań, a także patrząc na aferę z udziałem firmy Monsanto, to naturalne, że rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Ja w zeszłym roku zadałam pytanie Komisji Europejskiej właśnie na temat negatywnego wpływu glifosatu na zdrowie ludzi i zwierząt, który według doniesień mógł być przyczyną powstawania wad wrodzonych, nowotworów i ciężkich chorób.

Ta odpowiedź stoi w sprzeczności z wynikami czy z opinią WHO, która powiedziała, że glifosat może być przyczyną zapadalności na raka, więc mam pytanie do Komisji dlaczego, skąd te rozbieżności, na podstawie jakich badań, jakich opinii Państwo

Myślę, że na te wiarygodne odpowiedzi czekają konsumenci, rolnicy, zwłaszcza w obliczu tego, że ma być przedłużone używanie glifosatu w Unii Europejskiej i my konsumenci mamy mieć stuprocentową pewność, że to jest bezpieczny produkt i że badania są wiarygodne, że nie były wykonywane na zlecenie, nie zapłaciła za nie firma, która jest najbardziej zainteresowana, bo jest producentem